Hvala. Spoštovani! Oseminpetdeseti člen Ustave Republike Slovenije določa, da so državne univerze in državne visoke šole avtonomne. Ta avtonomija se zrcali tudi o Zakonu o visokem šolstvu, ki jasno določa, da univerze in samostojni visokošolski zavodi, ki jih ustanovi Republika Slovenija, delujejo po načelih avtonomije, ki jim med drugim zagotavlja svobodo raziskovanja, umetniškega ustvarjanja in posredovanja znanja, samostojno urejanje notranje organizacije in delovanje s statutom v skladu z zakonom ter izdelavo in sprejem študijskih in znanstvenoraziskovalnih programov. Ta svoboda ni absolutna in neskončna, a po naši oceni so napadi na spremembe odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani v delu, ki se nanaša na Teološko fakulteto, pretirani in predvsem nepotrebni. Razumemo sicer, da se nekateri enkrat eni, enkrat drugi na njih napajajo vedno znova in znova, a zdravorazumski pogled na ta problem vsaj nam tokrat tega ne dopušča. Teološka fakulteta dvopredmetni pedagoški študijski program, v okviru katerega je mogoče kombinirati študij teologije ter zgodovino, arheologijo, filozofijo in še nekaj podobnih smeri na Filozofski fakulteti, povsem legalno in legitimno v skladu z zakonom in statutom Univerze v Ljubljani izvaja že osmo leto. Tako program pa je že obstajal pred bolonjsko reformo, torej že nekaj časa pred tem, preden so se nekateri spomnili graditi pretirane ideološke konstrukte, na katere so ponosni do te mere, da svoje ravnanje iskreno razumejo kot obrambo laične države. Univerza v Ljubljani je javna univerza. Letos bo praznovala častitljivo stoto obletnico. Ustanoviteljica Teološke fakultete je prav tako država in ne cerkev. Realno stanje je pravzaprav takšno, da se je za širitev študijskega področja Univerze v Ljubljani odločila sama, ker ji to možnost dajeta ustava in zakon. Za te namene je povsem v skladu s pravili spremenila svoj statut, soglasje s strani vlade pa je dobila že leta dva tisoč dvanajst, dejstva, ki jih ni za spregledati. Šest študentov, trije med njimi bi naj magistrski študijski program že zaključili, po našem mnenju ne ogroža sekularnosti in laičnosti izobraževanja. Več kot očitno do hiperprodukcije teologov in njihovega vdora v osnovne in srednje šole do sedaj ni prišlo, in v naši poslanski skupini ne vidimo tehtnih razlogov in vzgibov, da bi se to lahko zgodilo v prihodnje. Hkrati današnja sprememba Teološki fakulteti v ničemer ne daje možnosti, da bi nebrzdano akreditirala nove študijske programe s področja vzgoje in izobraževanja, in predmetni odlok sploh ni tisti dokument, kjer je določena potrebna izobrazba učiteljev za poučevanje posameznih predmetov in vsebin, skrb nekaterih je tako povsem odveč. Nenačelna koalicija, kot nas poimenujejo nekateri, je tokrat še kako načelna in s potrditvijo predmetnega odloka, še enkrat ponavljam, ne ogroža laičnosti javne šole. Smo pa danes priča drugemu poskusu, to je poskus ogrožanja akademske avtonomije, kar pa ni dobra popotnica za naprej, mnogo hrupa za prazen nič, pravzaprav. Poslanski skupini Stranke modernega centra bomo spremembe in dopolnitve odloka podprli. Hvala.